Certes, nos politiques sont nos fondations mais je dirais que ce qui est cardinal pour nous, ce matin, pour vous, ce matin, c'est de retricoter le lien et la confiance, d'abord avec nous, Parlement européen, et puis avec les Européens, tout simplement.

Et j'applaudis, nous applaudissons vos engagements formels à faire atterrir les propositions de réforme à cet égard, lors des travaux de la future convention.

Notre retard technologique, le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique et la politique industrielle que faisons nous, que proposez vous pour faire enfin émerger des champions européens? Il est des fusions avortées qui font mal, encore. Et puis, et cela n'a pas été dit jusqu'ici, c'est une double première en ce qui vous concerne vous êtes femme mais vous êtes médecin, et je m'en réjouis.